herra forseti ég vil gera hér grein fyrir tveimur málum sem verið hafa í vinnslu

á breiðavíkurheimilinu svokallaða þegar þetta mál var rætt hér fyrr á þessu þingi upplýsti ég um það að ríkisstjórnin hefði ákveðið að láta vinna frumvarp um þetta mál og það yrði vonandi hægt að leggja það fyrir alþingi nú í byrjun maímánaðar því miður er þessu máli ekki lokið hvað varðar fullvinnslu þess á vegum ráðuneytisins það kemur því ekki fram í vor en við stefnum að því að leggja slíkt þingmál fram í haust málið er sem sagt enn þá á vinnslustigi þó að það sé langt komið ég vil enn fremur láta þess getið hér varðandi svonefnd eftirlaunalög frá tvö þúsund og þrjú að við formenn stjórnarflokkanna höfum rætt það mál ítarlega upp á síðkastið og við höfum beint þeirri ósk til formanna annarra stjórnmálaflokka hér á alþingi að allir formenn flokkanna vinni sameiginlega að þessu máli til að reyna að finna á því viðunandi lausn þeir hafa tekið vel í þá málaleitan

á næsta þingi og af því leiðir að það kemur ekki þingmál frá ríkisstjórninni nú í vor